W jednych miejscach ona jest, w innych miejscach jej nie ma.

Tę wiarygodność mają ci, którzy dokonali rewolucji w krajach Europy Wschodniej.

Nie ma wywiadu, te samoloty nie są w stanie wykonać skutecznie swej misji.

I przestańmy marudzić, że nie ma polityki wspólnej.